Ich glaube nicht, dass ich zur Volkspartei gehöre, sondern zur der anderen Seite, aber das macht in dem Fall nichts.